Köszönöm képviselő úr kérdését. Bár nem értek egyet már magával a kérdésfeltevéssel sem, mert Ön nagyon sarkosan közelíti meg ezt a kérdést.

Amennyiben az EKB ebben meghatározó szerepet nem játszik és határozottan nem foglal állást, akkor valóban, az Ön kérdése immár tényhelyzetté fog alakulni. Nem gondolom, hogy helyes feltenni azt, hogy kinek a pénzéből fogja ezt megtenni, hiszen az Unió monetáris politikája, egységes politikája erre megfelelő alapot kell, hogy biztosítson a jövőben. Ha ezt nem teszi meg, akkor valóban az eurózóna válságán túl annak bedőléséről is szeretnénk beszélni, de én ebben Önnel nem vagyok partner.